Signora Presidente, onorevoli colleghi, l'Erasmus sarà uno strumento essenziale per migliorare la qualità dell'istruzione e della formazione professionale in tutta l'Unione, attraverso esperienze di mobilità e di conoscenza delle buone pratiche. L'inclusione dell'istruzione e della formazione professionale nel programma permetterà che esso raggiunga un'eterogeneità di cittadini e di giovani, favorendo le pari opportunità e l'inclusione sociale per tutti i giovani, compresi quelli con minori opportunità. In linea con il pilastro europeo dei diritti sociali, il nuovo programma Erasmus insiste anche positivamente sul ruolo fondamentale che l'istruzione svolge nella lotta contro la povertà, promuovendo un'istruzione inclusiva, equa e di qualità e ponendo l'accento chiaramente sull'obiettivo di potenziare la capacità di raggiungere anche le persone con minori opportunità, come quelle provenienti da gruppi socialmente svantaggiati. Per questo ritengo che il Fondo sociale europeo, da sempre il fondo di sostegno a favore delle persone svantaggiate, potrà fungere da complemento ai programmi di mobilità dell'Erasmus tramite la condivisione degli obiettivi comuni.